Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Herren Kommissare, ich möchte Ihnen zunächst einmal herzlich gratulieren zu diesem Vorschlag. Ich möchte deshalb gratulieren, weil es doch ein ziemlich großer Schritt in die völlig richtige Richtung ist. Wenn wir als 28 Mitgliedstaaten zueinander gehören wollen, dann kann es nicht angehen, dass wir, wenn in einem Land ein Problem auftritt und wir eigentlich eine Reisefreiheit innerhalb der Europäischen Union haben, dann auf der einen Seite dem einen Land nicht ausreichend helfen können, weil die Ressourcen nicht genügen, weil die Koordination nicht genügt oder auch weil ein Mitgliedstaat schlicht und einfach mal nicht will. Dann muss man dafür Lösungen schaffen, anstatt den gesamten Schengen Raum in Gefahr zu bringen.

innerhalb unserer Mitgliedstaaten im Bereich der Sicherheit haben, dann auch, dass man direkt intervenieren kann, wenn es zwingend notwendig ist, dass man eigenes technisches Equipment hat, dass man auch eine Rolle bei koordinierter ordnungsgemäßer Rückführung einnimmt, dass man entsprechend auch, wenn wir abgelehnte Asylbewerber haben, hier ein gemeinsames koordiniertes Vorgehen hat und nicht ein einziger Mitgliedstaat das für die restlichen 28 durchführen soll. Ich finde dieses Programm insgesamt sehenswert. Wir sollten uns wirklich damit auseinandersetzen.